sjö meðflutningsmenn eru frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um umferðarlög númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö meðflutningsmenn eru pétur h blöndal og þuríður backman breytingin sem mælt er fyrir felur það í sér að í stað orðanna sautján ára í a lið annarrar málsgreinar fertugustu og áttundu grein laganna kemur átján ára frumvarpið felur í sér að lögin taki gildi fyrsta júlí tvö þúsund og sjö ákvæði til bráðabirgða hljóðar þannig þrátt fyrir ákvæði laga þessara skulu aldursmörk a liðar tvær málsgreinar fertugustu og áttundu grein vera sautján ára og einn mánuður frá gildistöku laganna og gilda í tvo mánuði þessi aldursmörk skulu hækka um einn mánuð á tveggja fresti og gilda í tvo mánuði í senn uns átján ára aldursmörkum er náð ég mun útskýra þetta nánar í lok ræðu minnar virðulegi forseti umræða um ökuleyfisaldur á íslandi eru ekki nýjar af nálinni á alþingi íslendinga málið var sérstaklega skoðað í skýrslu dómsmálaráðherra frá árinu tvö þúsund og eitt með breytingu á umferðarlögum árið tvö þúsund og tvö var ákveðið að fara þá leið að gefa út bráðabirgðaökuskírteini sem gildir í tvö ár og fái handhafi slíks skírteinis ekki punkta vegna umferðarlagabrota samfleytt í tólf mánuði er heimilt að gefa út fullnaðarökuskírteini með þessari breytingu var litið svo á að fyrsta árið með ökuskírteini var eins konar reynslutími áður en fullnaðarskírteini væri fengið undanfarin ár virðulegi forseti hafa ökumenn á aldrinum sautján til átján ára átt hlut að mörgum umferðarslysum vegna glæfralegs aksturslag í kjölfar hrinu alvarlegra umferðarslysa og jafnvel banaslysa hefjast gjarnan miklar umræður í samfélaginu um með hvaða hætti hægt sé að sporna við þessari vá ýmsar hugmyndir hafa verið reifaðar og hefur ríkisstjórnin nú nýlega samþykkt frumvarp samgönguráðherra um breytingar á umferðarlögum sem allar miða að því að sporna við hraða og ofsaakstri ungra ökumanna þetta frumvarp frú forseti sem hér er mælt fyrir gengur lengra að því leytinu að í því felst að ökuréttindi fengi enginn fyrr en hann hefur náð að lágmarki átján ára aldri hér er ekki spurning um hvort breyting sem þessi sé æskileg heldur er það ábyrgð þeirra fullorðnu og alþingis að láta einskis ófreistað til að forða börnum undir átján ára aldri frá því að valda sjálfum sér og öðrum skaða fjölmörg rök virðulegi forseti renna stoðum undir mikilvægi þessarar lagabreytingar hér skulu nefnd þau veigamestu sem varpa munu enn frekar ljósi á það af hverju sautján ára unglingur á ekki erindi undir stýrið að aka bifreið við misjafnar og oft erfiðar aðstæður eins og þekktar eru hér á íslandi krefst ákveðins vitsmuna og félagsþroska þess vegna er mikilvægt að hafa þroskasálfræði unglinga til hliðsjónar þegar fjallað er um hvenær unglingar hafa mögulega fyrst öðlast tilskilinn þroska til að stjórna ökutæki með þeirri ábyrgð sem því fylgir í umferðinni vitað er að einstaklingar taka út mikinn hluta líkamlegs og andlegs þroska fyrstu tuttugu ár ævi sinnar hversu hratt viðkomandi fer í gegnum þroskaferilinn er bæði einstaklings og kynjabundið sem og aðstæðubundið enda þótt líkamlegur þroski ungmenna sé hvað mest sýnilegur á þessum árum tekur vitsmuna og félagsþroski unglingsins stöðugum breytingum og munar mikið um hvert ár því nær sem dregur fullorðinsárum virðulegi forseti ef litið er nánar á þennan aldur er það almenn vitneskja að meðal einkenna unglingsáranna sé

unglingar hafa ekki öðlast nema takmarkaða almenna lífsreynslu né hafa þeir þann vitsmuna og félagsþroska til að geta lagt raunhæft mat á flókin ytri áreiti og aðstæður upplifun þeirra og skynjun á hættum í umhverfi sínu frú forseti er oftast nær frábrugðin skynjun og upplifun fullþroska einstaklings önnur og ég vil segja ekki óalgeng einkenni þessa aldursskeiði er óttaleysi margir unglingar skynja ekki mikilvægi þess að vera varkár né mikilvægi þess að hugsa gaumgæfilega áður en framkvæmt er sökum þroska og reynsluleysis sjá margir á þessu aldursskeiði ekki tengsl orsaka og afleiðinga nógu skýrt annað ekki óþekkt einkenni þessa aldursskeiðs frú forseti er að unglingar upplifa gjarnan að ekkert illt geti hent þá að ekkert illt geti hent þá þeir líta jafnvel léttum augum á atriði sem fullorðnir líta alvarlegum augum og enda þótt foreldrar og aðrir fullorðnir sem umgangast unglingana geri sitt besta til að uppfræða og vara þá við ófyrirsjáanlegum hættum og mikilvægi þess að gæta að sér ná viðvörunarorðin því miður ekki alltaf eyrum þeirra staðreyndin er sú með leyfi frú forseti að því nær sem dregur fullorðinsárum dregur úr þessum einkennum dómgreind minnkar innsæi eykst og einstaklingurinn verður hæfari með hverju ári sem líður til að setja sig i spor annarra meta aðstæður gera áætlanir og sjá fyrir möguleg orsakatengsl víkjum nú ögn nánar að félagsþroska þessa aldursskeiðs en ítrekað hefur verið sýnt fram á með sálfræði og félagslegum rannsóknum að því eldri sem unglingurinn verður því minni líkur eru á að hann láti undan félagaþrýstingi eða hafi yfir höfuð þörf fyrir að sýna sig fyrir félögum sínum út frá sjónarmiðum þroskasálfræðinnar er því auðvelt að leiða líkum að því að átján ára unglingar séu mun hæfari til að taka ábyrgð á sér og sín lífi en þegar þeir voru sautján ára hvert ár á þessu tímaskeiði frú forseti getur þannig skipt sköpum hvað varðar nauðsynlegan þroska til að geta tekið þá lágmarksábyrgð sem stjórnun ökutækis í umferðinni krefst önnur veigamikil rök sem styðja frumvarp þetta er sú staðreynd að börn eru í samfélagi okkar skilgreind sem börn þar til þau hafa náð átján ára aldri árið nítján hundruð níutíu og sjö voru samþykkt lög á hinu háa alþingi sem kveða á um að ungt fólk fái hvorki sjálfræði né fjárræði fyrr en átján ára árum saman hafði viðmiðið verið sextán ára sú breyting að hækka sjálfræðisaldurinn úr sextán í átján ára var ekki gerð út í bláinn heldur af því að alþingi taldi það nauðsynlegt hagsmunum barna og unglinga breytingin var gerð svo fullorðnir gætu haldið verndarhendi yfir börnunum þar til álitið var að þau gætu byrjað að axla sjálfsábyrgð frú forseti þess vegna hlýtur það að skjóta skökku við að fela sautján ára barni já ég segi barni þá ábyrgð að aka bifreið þegar það getur hvorki tekið sjálfstæða ákvörðun um að festa kaup á ökutæki né hefur þann rétt til að ráðstafa eigin fé okkur ber því að létta þessari ábyrgð á unglingum og á sama tíma að forða mörgum þeirra frá því að skaða sjálfa sig og aðra með því að stjórna ökutæki áður en þau hafa náð tilskildum þroska frú forseti enda þótt þessi breyting sé að mínu mati og fjölmargra annarra lífsspursmál skal áréttað að hér er ekki verið að dæma alla unga ökumenn sem ábyrgðarlausa því fer fjarri þótt tilhlökkun sé mikil eftir að fá ökuréttindi eru margir nýir bílprófshafar fullir kvíða þegar þeir fara í sína fyrstu ökuferðir þeir gera sér far um að sýna fyllstu aðgætni og eru sérstaklega varkárir fyrstu mánuðina í umferðinni meðan þeir eru að þjálfa aksturshæfni sína og átta sig á aðstæðum

að þessi upphafsvarkárni færist einnig upp um eitt ár frú forseti það er nokkuð ljóst að ekki munu allir taka frumvarpi þessu fagnandi þegar ungmenni sem nú nálgast sautján ára afmælisdag sinn og hafa ákveðið að taka bílpróf strax þegar þeim áfanga er náð eru ef til vill uggandi eins má reikna með að heyra óánægjuraddir frá landsbyggðarfólki sem komið hafa með þau mótrök að verði frumvarp þetta að lögum muni það valda unglingum og fjölskyldum þeirra á landsbyggðinni miklum óþægindum þar eru aðstæður með öðrum hætti vegalengdir stundum meiri og færri samgöngumöguleikar ég vil ekki frú forseti gera lítið úr þessum rökum og ég get vel skilið þessi sjónarmið en hvort er veigameira þægindi eða mannslíf við vitum að slysin eiga sér stað og munu halda áfram því miður að eiga sér stað hversu mörg og hversu alvarleg vitum við ekki en verði þetta lagafrumvarp að lögum sem leiða mun til þess að koma í veg fyrir þó ekki væri nema eitt bílslys af völdum sautján ára ungmennis er tilgangi þeirra náð eins og sést frú forseti hvernig sem á málið er litið hvort sem þessari umræðu eða annarri sem hefur að gera með velferð og heilsu barna og unglinga undir átján ára aldri er það skylda okkar að hafa vit fyrir þeim og búa þeim aðstæður sem er best til þess fallnar að vernda þau sem og aðra vegfarendur í umferðinni verði frumvarp þetta að lögum mun heilum árgangi verða forðað frá því að geta slasast eða látið lífið undir stýri eða verða fyrir þeirri ógæfu að aðrir slasist eða látist í umferðinni af þeirra völdum frú forseti eins og ég gat um í upphafi er í bráðabirgðaákvæði þessa frumvarps gert ráð fyrir að aldursmörkin verði hækkuð í þrepum eða um einn mánuð á tveggja mánaða hætti með þessum hætti kemur þessi aðgerð til framkvæmda með mildilega hætti enda engin sanngirni í því að unglingur sem verður sautján ára daginn eftir gildistöku laganna þurfi að bíða í heilt ár eftir að fá ökuskírteini að sama skapi yrði slíkt slæmt líka ef ökukennsla og sú sérþekking sem henni fylgir félli niður í nærri heilt ár markmið laganna mundi með þessu nást á tæpum tveimur árum til að útskýra þetta betur í lokin með leyfi frú forseti þá er framkvæmdin með þeim hætti að þeir sem verða sautján ára þann mánuð sem lögin taki fyrst gildi og þann næsta mánuð á eftir öðlast rétt til að taka bílpróf sautján ára og eins mánaðar þeir sem verða sautján ára næstu tvo mánuði þar á eftir öðlast bílprófsrétt sautján ára og tveggja mánaða og þannig áfram koll af kolli með þessari aðlögun er gert ráð fyrir að lögin taki að fullu gildi fyrsta maí tvö þúsund og níu frú forseti ég legg til að frumvarp þetta verði að lokinni umfjöllun hér nú flutt til annarrar umræðu